Herr Präsident! Ich versuche, es noch einmal sehr präzise zu fassen Wir hätten gerne, dass die Kommission ein abgibt zu sofortigen Maßnahmen der Europäischen Union zur Unterstützung Italiens und anderer betroffener Staaten bei der Bewältigung des aktuellen Flüchtlingszustroms.